Voorzitter, ik dank ook president Caldeira zeer voor zijn presentatie van het jaarverslag, een jaarverslag dat in mijn ogen zeer alarmerend is, nog niet eens vanwege dat foutenpercentage, hoe erg ook. Daar gaat wel alle aandacht naartoe. Nee, vooral vanwege de laatste zin in het persbericht van de Rekenkamer. En ik citeer Op veel terreinen van de EU begroting

er sprake van te weinig prestatiegerichtheid.

Voorzitter, de lidstaten zien de Europese begroting als een geldverdeelmachine en niet als een investeringsbudget om voor Europa belangrijke doelen te halen. We hadden vanmorgen een debat over het financiële instrument LIFE. De lidstaten wilden en ik was bij die onderhandelingen aanwezig de poet eigenlijk al verdelen voordat er ook maar één project was ingediend. En ook de speciale verslagen van de Europese Rekenkamer tonen aan, vooral op het gebied van het plattelandsbeleid, dat het vernietigend is hoe de lidstaten zich opstellen. Nu, Voorzitter, is het weer voor zeven jaar dichtgetimmerd. De lidstaten ondergraven hiermee niet alleen het draagvlak voor Europa, maar ook de toegevoegde waarde van de Europese Unie.

De afwezigheid van de Raad hier is, wat dat betreft, tekenend, maar ook de blokkering door nationale parlementen van stappen naar een Europees openbaar ministerie om nu eindelijk serieus werk te maken van een gezamenlijke bestrijding van de verkeerde besteding van Europees geld. Maar, Voorzitter, ik wil mij niet alleen maar richten op de lidstaten, want in principe is nu de Europese Commissie aan zet. De plannen liggen voor de komende zeven jaar vast en dit vraagt om een hele harde opstelling van de Europese Commissie om te waarborgen dat het geld niet alleen op de júiste manier wordt uitgegeven, maar dat we ook de dóelen gaan halen die wij willen. Dus mijn vraag aan de Commissie is hoe wil de Commissie voorkomen dat we nog zeven jaar de doelen niet halen en alleen maar inputgericht tewerk gaan? En is de Commissie bereid om veel sterker te sturen op het bereiken van die doelstellingen? Wil de Commissie bijvoorbeeld begrotingslijnen bevriezen voor zover de Commissie dat kan als de doelen niet gehaald worden? Dit is echt een wanhopige oproep aan de Commissie om niet het secretariaat van de lidstaten te zijn maar een onafhankelijke sterke hoedster van de Europese belangen.